Wir benötigen einen KMU Passus in allen möglichen Bildungs und Forschungsprojekten. Kleine und mittelständische Unternehmen sind eine Querschnittsmaterie, wenn wir von unten beginnen wollen, Wachstum und Beschäftigung zu schaffen. Wir haben heute schon die europäischen Unternehmen als stärkere Unternehmen im internationalen Bereich als jene in den USA oder Japan.

International tätige KMU schneiden besser ab.

Von den anderen Kleinunternehmen taten dies nur 8 Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung hängen daher zusammen.